þúsund og fjögur lagði ég fram fyrirspurn til þáv forsætisráðherra um hvernig ríkisstjórnin ætlaði að framfylgja þingsályktun sem samþykkt var á alþingi árið tvö þúsund og eitt um gerð neyslustaðals

halldór ásgrímsson svaraði því til að viðskiptaráðherra mundi skipa starfshóp sem átti að hafa umsjón með gerð forkönnunar að framkvæmd slíkrar neysluviðmiðunar einnig átti að meta hvaða kostnaður kunni að fylgja því að viðhalda slíkum grunni þannig að hann haldi áfram að gefa raunhæfa mynd varðandi þá þætti framfærslukostnaðar sem eðlilegt er að sé í neyslugrunni ríkisstjórnin hafði þá veitt tvær milljónir til þessa verkefnis það verður að segjast að þetta hefur tekið mjög langan tíma hjá ríkisstjórninni frá því að alþingi samþykkti árið tvö þúsund og eitt fyrir fimm árum síðan þessa þingsályktunartillögu um gerð neyslustaðals lengi hefur slík neysluviðmiðun verið við lýði í nágrannalöndum okkar en ákvarðanir út af fjárhæðum bóta og styrkja í velferðarkerfinu og meðlagsgreiðslur taka mið af slíkum neyslugrunni eða neysluviðmiði og eru einnig notaðar þar við ákvarðanatöku við lánveitingar úr opinberum sjóðum svo sem lánasjóðum námsmanna og íbúðalánasjóðum og við mat á greiðslugetu við innheimtu vangoldinna gjalda þingsályktunartillagan sem samþykkt var gekk einmitt út á að samræma slíkar neysluviðmiðanir hér á landi og taka upp neyslustaðal eitt og gert hefur verið víða hér á landi er þetta allt í einum hrærigraut hið opinbera tekur mið af að minnsta kosti fimm mismunandi framfærslugrunnum við ákvörðun bóta lána fjárhagsaðstoðar styrkveitinga má þar nefna tryggingakerfi fjárhagsaðstoð sveitarfélaga lánasjóð íslenskum námsmanna ráðgjöf um stöðu og fjármál heimilanna íbúðalánasjóð og lánastofnanir auk þess sem hagstofan gerir síðan reglulegar neyslukannanir allur gangur virðist vera á því að hve miklu leyti kannanir liggja að baki nauðsynlegum framfærslukostnaði og mikill munur er á því neysluviðmiði sem lagt er til grundvallar hér á landi en eins og ég sagði eru margir mismunandi framfærslugrunnar hér í gangi það er því afar mikilvægt að þróaður verði einn samræmdur neyslustaðall eitt almennt neysluviðmið sem gildi hér sem opinberir aðilar byggja á við ákvarðanir sem tengjast framfærslu hvers konar opinberum bótum styrkjum og lánum sem byggja á framfærsluþörf eða taka mið af tekjum fyrrverandi forsætisráðherra sagði er hann svaraði fyrirspurn minni í desember tvö þúsund og fjögur þar sem hann kynnti að ráðist yrði að gerð forkönnunar á framkvæmd neyslustaðals að starfshópur sem átti að fara í þetta verk mundi skila skýrslu til viðskiptaráðherra eigi síðar en þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og fimm nú er spurt í októbermánuði tvö þúsund og sex má vænta þess að frumvarp um gerð neyslustaðals verði lagt fram á yfirstandandi þingi eða fyrirhugaður neyslustaðall nái til allra opinberra aðila sem byggja bætur lán og styrki og aðrar greiðslur á neysluviðmiði og hver er kostnaðurinn við gerð slíks neyslustaðals og hvað má ætla að það kosti að viðhalda honum